Si, au seul prétexte d'un différend d'ordre idéologique, vous votez pour la dixième fois contre l'immunité de Jean Marie Le Pen, cela signifie que vous trouvez normal que des éléments partisans viennent s'immiscer dans le travail de vos assistants, que l'administration européenne, sur ordre, s'arroge le droit de prélever...